C'est en tout cas un moment historique.

Or, nous venons d'accomplir en moins de trois ans ce que personne n'imaginait possible.

Ce Fonds est une réponse directe aux préoccupations de nos concitoyens. Que ce soit sur l'éthique, sur l'interdiction des robots tueurs ou sur le contrôle budgétaire du Parlement, nous avons de solides arguments face à certaines idéologies pacifistes qui hypothèquent l'avenir de notre industrie et la sécurité des Européens. Enfin, ce Fonds est un moyen pour l'Europe de se prendre en main, de renforcer son autonomie technologique et stratégique. Nous donnons ainsi à l'Union européenne une nouvelle capacité d'indépendance avec des financements qui seront dirigés vers les entreprises européennes. Ce principe d'autonomie stratégique est également crucial dans beaucoup d'autres domaines le spatial, la santé, l'énergie, l'alimentation et bien sûr la sécurité et la défense. Car dans un monde toujours plus instable, nous devons d'abord compter sur l'union de nos propres forces. C'est ainsi que nous aurons une Union européenne forte qui permettra de mieux défendre et de mieux assurer la sécurité de nos États dans le contexte de la mondialisation.